Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Pa hitro zdajle preklopil iz, se pravi, ministra za kohezijo na vino. Včeraj smo se kar veliko časa posvetili, tej problematiki oziroma tej tematiki, ko smo v Slovenski demokratski stranki predlagali, sprejem nekih manjših popravkov Zakona, o vinu in je bila, kar dolga, široka razprava, moram reči, da tudi kar zanimiva in da smo se lahko tudi, marsikaj, iz tega naučili in pa, da bo to koristilo tudi v v, prihodnje. Zdaj mi kot predlagatelji, kot nam, kot je naš poslanec kolega Žan Mahnič predstavil to, spremembo oziroma te manjše, popravke, tega zakona, smo v bistvu zajeli dejansko zgolj tisti, tiste vinogradnike, tiste najmanjše, tiste, ki so dejansko najmanjši s tistimi par ari, ki se ukvarjajo, pač z vinogradništvom, z vinogradi in ponavadi po kakšnih težko dostopnih terenih po celi Sloveniji. Niso to neki veliki pridelovalci in in mi s tem zakonom s to spremembo zakona nismo želeli napraviti škode nikomur in tudi ne bi jo napravili, tako da se mi zdi zelo pomembno, da, gremo nasproti tem najmanjšim, vinogradnikom tem, bi rekel ljubiteljskim vinogradnikom pridelovalcem vina, ki ki so, izrazili željo, po tej spremembi, da lahko prodajajo tudi, vino, to se pravi neustekleničeno. Veliko je bilo povedanega, da to ustekleničenje in pa pogoji, da sploh lahko vino ustekleničiš in ga prodaš na trgu oziroma po lokalih, in tako naprej za sabo potegne, jim precej stroškov. Ne. To je bil bistveni poudarek, ne. Bistveni poudarek včerajšnje dolge razprave pozno v noč je bil tudi to, da se vinogradi opuščajo, da da je vedno manj, posajenih trsov, in pa vedno več zaraščenega terena, kjer so nekoč bili vinogradi, kjer je bila vinska trta, kjer se je delalo, potilo, in kjer se je na koncu tudi kaj popilo in se imelo lepo. To se pravi, to je res velika skrb predvsem tudi zato, ker vemo, da propadajo tudi kmetije. Kmetija in pol na dan propade, v Sloveniji, kar je zaskrbljujoče, zastrašujoče. In Vedno so nas ali pa so vas ali kakorkoli, da ne bom kaj narobe rekel, polna usta tega, kako moramo delati za malega kmeta, kako bomo delali, pisali zakone, kako bomo dobri do malih kmetov, do malih vinogradnikov, do malih predelovalcev hrane, do ne vem česa vsega, skratka, če to govorimo, potem dajmo to tudi narediti, ne, ne, da vse ostane samo pri besedah. Vemo, da je ta prejšnji Zakon o vinu, da so ga pisali veliki. Ne. Mi nimamo nič proti tem velikim pridelovalcem, da ne bo pomote, proti velikim vinogradnikom, proti kvalitetnemu vinu, in tako naprej, mi nimamo nič proti temu in ta zakon, ki so ga pisali ti veliki predelovalci, zadruge, združenja, hkrati tudi seveda tudi skupaj z z inšpektorji, ne, kar je zelo zanimivo, res so dosegali neki konsenz, neko splošno soglasje in napisali neki zakon, ne, ne vem, kot bi lisica pisala zakon o o kurah, ne. Ampak, dejansko so dosegli - in prav je tako -, in zakon je v redu. Ampak. Ampak tukaj noter so pa ti mali, mali vinogradniki izvzeti in dajmo jim pomagati, niti posledic za proračun ni, to smo tudi jasno zapisali. In dajmo pomagati tem malim vinogradnikom, da nadaljujejo z obdelovanjem teh malih vinogradov, da bo življenje ob teh malih zidanicah, ne da so zdaj zidanice kot nekaj vikendi, za za počitek, ne, kar mi zelo radi delamo na tem, da bi ljudem nudili čim več nekega ugodja, udobja, da bo fino. Dajmo, dajmo, ceniti delo, garanje, trud in pomagajmo tudi res tem mikro, najmanjšim vinogradnikom, da bodo prišli na svoj račun in kak liter vina lahko tudi prodali.